C'est la question qu'on se pose quand on voit que la Commission s'est précipitée pour négocier à nouveau un accord commercial avec les États Unis.

Ils augmentent leurs droits de douane, ils nous interdisent de commercer avec l'Iran, ils ne respectent pas l'accord de Paris. Quelle est la riposte que la Commission propose pour l'Union européenne?

ce sont toujours les mêmes problèmes et on nous propose une solution que les peuples ont rejetée massivement.